Herr Kollege Popa! Ich bin vorher darauf eingegangen, dass es zu einer lebendigen Debatte jedenfalls in den Demokratien dieser Welt gehört, dass auch Zwischenrufe zulässig sind. Solange diese sich im Blick auf die Form und den Inhalt im Rahmen halten, gedenke ich nicht, das zu untebinden.